Bardzo symboliczny, jeżeli chodzi o nienawiść antychrześcijańską, był proces gubernatora Dżakarty Ahoka, który został skazany na dwa lata więzienia za to, że powiedział, że muzułmanie mogą wybrać na urząd publiczny chrześcijanina. To proste stwierdzenie, że społeczeństwo ma prawo wybrać kompetentnego polityka, uznano za bluźnierstwo przeciwko Koranowi, czyli jakbyśmy powiedzieli w naszym języku za islamofobię. Proszę Państwa! Czas naprawdę, żeby ten parlament stwierdził istnienie w różnych częściach świata nienawiści antychrześcijańskiej, żeby nazwał ją po imieniu. To jest również moja zachęta do tego, żeby pani komisarz w momencie podsumowywania debaty skorzystała z okazji i potępiła expressis verbis nienawiść antychrześcijańską, którą widzimy tam i w bardzo wielu innych miejscach świata.